Pani Przewodnicząca! Jednym z najbardziej brutalnych, szokujących ataków terrorystycznych Państwa Islamskiego w ostatnim czasie był atak w Adenie na dom opieki, dom Matki Teresy, gdzie w sposób zamierzony nie jako ofiary przypadkowe, lecz w sposób zamierzony zginęły opiekujące się

My mamy z reguły bardzo bogatą agendę debat na temat praw człowieka. Niestety to wydarzenie zupełnie zeszło z naszego pola widzenia. Musimy rejestrować za każdym razem, kiedy nie tylko dochodzi do tego, że niewinni ludzie padają ofiarami działań wojennych, ale kiedy niewinni ludzie są celem tych działań wojennych, a w tym wypadku mieliśmy do czynienia z takim zdarzeniem.